Io credo che le Istituzioni europee debbano condannare questo tipo di espressione politica. Il razzismo non è un'opinione politica ammissibile e sarebbe importante che il Parlamento europeo chiarisca che il razzismo non può far parte dalla battaglia politica in Europa.